Lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik! Euroopa Parlament on aastate vältel järjekindlalt taotlenud rasedate töötajate kaitse ja sünnituspuhkuse andmisega seotud kehtivate õigusaktide ajakohastamist.

Euroopa demograafiline tulevik ei ole rõõmustav ja arutades nimetatud olukorda, võtsime siin saalis juba aastal vastu resolutsiooni, mis kutsus võtma meetmeid seoses rasedus ja sünnituspuhkuse pikkuse ja kaitsega, olles veendunud, et asjakohase poliitikaga on võimalik mõjutada sündivuse kõverat, luues materiaalselt ja psühholoogiliselt soodsa keskkonna perekonna jaoks.

Me oleme palju rääkinud meeste ja naiste võrdsetest võimalustest, võrdsetest õigustest tööturul ja on selge, et pikem sünnituspuhkus ja ka isapuhkus sealhulgas loob selleks parema aluse.

Seetõttu on oluline puhkuseperiood, mis võimaldaks tervise taastumist ja mitte ainult seda, vaid võimaldaks ka lapse tervise ja arengu nimel emal last rinnaga toita.

Meie kodanikud heidavad meile tihti ette, et Euroopa Liidu õigusloome on keeruline, kas me ei saa sellest aru. Ärgem siis tehkem olukorda veelgi keerulisemaks, vaid lisagem puhkus, mis käsitleb sama ajaperioodi kui sünnituspuhkus, reguleeritavasse direktiivi. Kulu oleme majanduskriisis või õigemini küll sellest väljumas, kuid see ei ole põhjus, miks me täna nii kiivalt ei taha tasustada sünnituspuhkust nii, nagu see oleks